Lepa predsedujoči za besedo. Kaj bi rekel, no, je se strinjam z razpravo gospoda Hana, Tomaža Lisca, ki imajo kilometrino en kot župan drug kot občinski svetnik, ne, in tudi predlagatelja, ne, ki ne bo nikoli župan, podžupan je lahko pa dolgo. Ker podžupan nima nobene odgovornosti dko kot ne poslanec. župan v Trebnjem, ki je bil za štiristo evrov, ki je podpisal naročilnico za neko ladjico, ne, dobil štiri mesece pa da zdaj nabijemo, ne, je čedalje boljši župan in bo še izvoljen. Ker se vsakega posla moraš tudi naučiti, županskega pa sploh. V prvem mandatu ne boš naredil. Naj povem, da štirikrat izvoljen za župana, enkrat tudi samo z dvema. Pa tudi v parlament sem bil izvoljen s šestnajstimi glasovi prvič, ampak potem pa nikoli več, ne. Pa še to sem bil izvoljen, za poslanca, ne, tam ko sem bil župan, ampak drugje, pa ne po svoji volji. In dobro poznam eno drugo funkcijo. In če seštejem mojo delovno dobo v gospodarstvu trideset let in funkcije poslanca in župana, imam enainpetdeset let delovne dobe. Pa ne zato, ker sem bil, če bi bil slep, bi bil samo enkrat izvoljen, pa nikoli več, za župana. Pa tukaj nas je še kar nekaj takih. In ne govoriti tisti, ki niste nikoli nič, da ne rečem, naredili, ampak, nič odgovarjali, ne, zdaj biti pametni in se znašati na župane, ki so bili nekoč mogoče dvajset let, predsedniki krajevne skupnosti, po obtoženi velike tatvine s strani države, tudi sam, kar tako, zato, da da se bo v strah dajalo nekoga, ne. Tudi tukaj recimo, interpelacija, ne. Jaz vem, da SDS lahko še petkrat vloži za isto ministrico interpelacije, nikoli ne bo izglasovana, ampak ljudje na terenu bodo rekli: "Če so petkrat vložili, ta ne more biti dobra, katere stranke je." Pa pa se poslušajmo potem, cel dan zabijamo, ne, tako kot en poslanec, ki je bil izvoljen s par sto glasovi, prišel v parlament, pa ga moramo, morajo volivci gledati in poslušati štiri leta. Ne to govoriti. Tudi bo mogoče dobro v bodoče, zaradi tega, ker ne boste dobili pametnega župana več, to, županom pa občinam delate. Ko sem že enkrat rekel, VDC boste zbirali, pa sončna uprava bo šel še kdo za župana. Odgovornost župana ali pa poslanca. Bil sem oboje in tudi hkrati, sedemdeset do osemdeset procentov je dela županstva, ostalo, recimo dvajset procentov pa poslanca tukaj v državnem zboru. Tako je razmerje, da ne govorim od odgovornostih. Temu županu, ki ga obsojate, so mu podvalili občinsko upravo. Sem prepričan, da ni župana, ki bi vse prečital in se na vse spoznal, preden podpiše naročilnico ali ne vem kakšno pogodbo. Tukaj v parlamentu pa veste, en bivši politik poslanec rekel doma bratu, ker je imel veliko kmetijskih strojev po dvorišču, je rekel: "Zakaj ne bi ti to malo pospravil, pod streho dal, ne." Je rekel: "Lahko tebi, usta zapreš, pa imaš vse orodje." Biti župan, imeti vizijo, strategijo, voditi občinsko upravo, za vse, pa ni tako enostavno. In zdaj mi mu nastavljamo tukaj, ko se bo zbrala ena skupina, mogoče tudi prej kolega Vinko rekel, ne, volivcev, ki imajo dvojno volilno pravico na lokalnem nivoju, pripelji mi vodo, če ne pa odstopi. Daj mi stanovanje, če ne pa odstopi. In zberejo podpise, enkrat, dvakrat, trikrat, ne ve kolikokrat še. Mislijo nekateri volivci, ja, če so pat petkrat že zbirali podpise za njega, tega pa res več ne morem voliti. Vi mi dajemo zdaj ta institut v roke. Zakaj pa to ni dobro, pa imajo v zahodnih državah, zato, ker imajo politično kulturo daljšo, tradicijo lokalne samouprave že petdeset let, pri nas je pol vse možno. Stranka v enem mesecu, pa dobi vlado. In potem, ko je rekel en moj kolega, ne, bom še malo nesramen, ne, rekel, tisti, ki ne zna nič narediti, gre druge ...